Voorzitter, in paragraaf 11 van de gezamenlijke resolutie staat een zinsnede die mij diep heeft geraakt.

Hassan probeerde zijn bijbel met een stok uit het vuur te halen.